Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire, vous nous avez dit que c'est un nouveau scandale mais, effectivement, est ce vraiment une surprise? Ici, nous sommes un certain nombre à penser qu'il ne sert à rien de pousser des cris d'orfraie. Il y a une complicité des États membres et, Monsieur le Président du Conseil, la responsabilité sur vos épaules est immense. Les citoyens en ont assez de découvrir jour après jour de nouvelles listes, de nouveaux papiers. Le papier qu'ils veulent voir, c'est celui que vous devrez adopter le 5 décembre, à savoir la liste des paradis fiscaux, tels que l'Union européenne doit les considérer.